mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer níutíu og fimm tvö þúsund um fæðingar og foreldraorlof með síðari breytingum ásamt þeirri sem hér stendur eru flutningsmenn að þessu frumvarpi til laga sigríður ingibjörg ingadóttir eygló harðardóttir birgitta jónsdóttir atli gíslason og ásbjörn óttarsson fyrstu grein við fjórðu málsgrein áttundu grein laganna bætist nýr málsliður svohljóðandi einnig skulu þrátt fyrir fyrstu málsgrein einstæðar mæður sem ala barn sem getið er við tæknifrjóvgun og einhleypir sem ættleitt hafa barn eða tekið barn í varanlegt fóstur öðlast rétt til fæðingarorlofs í níu mánuði önnur grein við aðra málsgrein átjándu grein laganna bætist nýr málsliður svohljóðandi

öðlast rétt til fæðingarstyrks í níu mánuði þriðju grein við aðra málsgrein nítjánda grein laganna bætist nýr málsliður svohljóðandi

fjórða grein við fyrstu málsgrein tuttugustu og fjórðu grein laganna bætist nýr málsliður svohljóðandi rétt til foreldraorlofs í átta mánuði skulu eiga einstæðar mæður sem ala barn sem getið er við tæknifrjóvgun og einhleypir sem ættleitt hafa barn eða tekið barn í varanlegt fóstur fimmtu grein lög þessi öðlast þegar gildi lög þessi eiga við um foreldra barna sem fæðast eru ættleidd eða tekin í varanlegt fóstur eftir fyrsta janúar tvö þúsund og tólf

félags og tryggingamálanefnd bárust þó átta umsagnir um málið allir umsagnaraðilar

og eða studdu framgang þess í frumvarpinu er mælt fyrir um þá breytingu að einstæðar mæður sem eignast barn sem getið er við tæknifrjóvgun og einhleypir sem ættleitt hafa barn skuli öðlast rétt til níu mánaða fæðingarorlofs í lögum um fæðingar og foreldraorlof númer níutíu og fimm tvö þúsund er kveðið á um rétt foreldra til sjálfstæðs þriggja mánaða fæðingarorlofs og sameiginlegs réttar til annarra þriggja mánaða sem þeir deila á milli sín getur barn því notið umönnunar foreldris í allt að níu mánuði samkvæmt lögunum í tilfellum þeirra barna sem eiga í lagalegum skilningi aðeins eitt foreldri njóta þau hins vegar einungis sex mánaða umönnunar foreldris síns með þeirri breytingu sem frumvarpið mælir fyrir um væri jafnaður réttur barna til samvista við foreldri og komið í veg fyrir að börn njóti mismikillar umönnunar eftir fjölskyldugerð foreldraorlof er samkvæmt gildandi lögum þrettán vikur fyrir hvort foreldri alþingi hefur þó nýverið samþykkt breytingu á lögunum sem lengir foreldraorlofið í fjóra mánuði á hvort foreldri sú breyting tekur gildi eða tók gildi fyrsta janúar tvö þúsund og tólf

sex nítján ég veit að tíminn er naumur forseti þannig að ég ætla ekki að lesa alla greinargerðina en vil segja að löggjafinn hefur með setningu laga viðurkennt einstæða foreldra sem ákveðið fjölskylduform og viðurkennt að barn geti einungis átt eitt foreldri það er því grundvallaratriði að löggjafinn tryggi jafnrétti barna óháð fjölskylduformi og veiti þessum foreldrum rétt til níu mánaða fæðingarorlofs í fjórðu málsgrein áttundu grein annarri málsgrein átjándu grein og annarri málsgrein nítjánda grein laga númer níutíu og fimm tvö þúsund er að finna reglu í þessum anda þar sem barni er tryggð umönnun foreldris hafi hitt foreldrið andast á meðgöngu þess þar má sjá að barn sem á jafnframt einungis eitt skilgreint foreldri að lögum nýtur umönnunar þess í níu mánuði þetta frumvarp mælir fyrir um jafnræði ungbarna til að njóta samvista við foreldra án tillits til fjölskylduforms verði það að lögum er um að ræða mikla réttarbót þeim til handa sem verður að teljast sjálfsögð þar sem löggjafinn hefur þegar viðurkennt að börn geti átt eitt foreldri í lagalegum skilningi flutningsmenn frumvarpsins eru meðvitaðir um að til eru fleiri tilvik þar sem börn fá einungis notið samvista við annað foreldrið á fyrstu þrjátíu og sex mánuðum lífsins jafnvel þótt lagalega séu til staðar tveir foreldrar ekki er tekið á slíkum tilvikum í þessu frumvarpi enda eru þau margslungin og flókin og þarfnast ítarlegrar skoðunar við því er hins vegar beint til velferðarnefndar alþingis að nefndin taki þá hlið mála sérstaklega til athugunar í framhaldinu það er eftir að þetta frumvarp hefur vonandi verið samþykkt skoða þarf hvernig væri hugsanlega unnt að taka á slíkum undantekningartilfellum svo að hvort tveggja í senn sé ætíð tryggt óskoraður réttur allra barna til samveru við báða foreldra sína það er þeirra barna sem lagalega eiga tvo foreldra sem og réttur allra barna til alls níu mánaða samveru við foreldri á fyrstu þrjátíu og sex mánuðum lífsins ég ætla ekki að lengja mál mitt forseti en vil benda á að þetta er þverpólitískt mál hér eru flutningsmenn fólk úr öllum flokkum

miklu máli fyrir ungabörn að fá að njóta til jafns á við önnur ungabörn samvista í níu mánuði við foreldri sitt ef þess er kostur ég vona því að þetta verði unnið hratt og vel eins og kemur hér fram lágu fyrir strax á síðasta þingi umsagnir um málið sem allar voru jákvæðar ég læt þá máli mínu lokið en óska þess að málinu verði vísað til velferðarnefndar